Ihr ist aber insofern auch leicht zu begegnen, weil die Charta sich nur auf Akte der EU bezieht und nur für die Zukunft gilt. Also wenn es daran hängen sollte, soll der Rat eine politische Erklärung abgeben. Wir bekommen dann hoffentlich in einigen Wochen die Ratifizierung des Vertrags, auf den wir neun Jahre lang gewartet haben. Der Europäische Rat muss die Vorbereitungen treffen, darf aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das gilt für den Europäischen Auswärtigen Dienst. Es ist der Hohe Vertreter, der ein Konzept für diesen Dienst vorschlagen soll, und nicht die Bürokratie des Rates.

Nun, dieser Vertrag bringt uns die Rechtsgrundlage für eine gemeinsame Energiepolitik und für einen gemeinsamen Klimaschutz.

Und der Umweltausschuss hat ja auch zur Finanzierung klare Vorgabe gemacht. Ich hoffe, der Gipfel kann sich nächste Woche einigen auf ein Finanzierungskonzept.